Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

50 aller Angriffe im vergangenen Jahr betrafen mobile Endgeräte und Netze. Berichte über sogenannte Schwachstellen in netzwerkgestützten Anwendungen, sogenannten smart grids, auf denen die Versorgungs und Verkehrsinfrastruktur sowie weitere kritische Infrastrukturen beruhen, mehren sich. In diesem Sinne dürfen wir nicht länger zögern, hohe und nachhaltige Standards für die Sicherheit unserer Netze durchzusetzen. Die Informationssicherheit unserer Bürger sowie unserer Unternehmen darf nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Es muss einen eigenen EU Industriestandort in diesem Zusammenhang geben. Wir müssen Forschungs und Implementierungsstrategien stärken und auch finanziell unterstützen. Die Besten der Besten im IT Bereich müssen in der EU eine Perspektive haben und nicht ausschließlich außerhalb der EU.